Doresc, de asemenea, să mulțumesc Consiliului pentru eforturile depuse în vederea adoptării cât mai rapide a acestei directive extrem de importante. Pentru a garanta încrederea consumatorilor în procedurile de soluționare alternativă a litigiilor, avem nevoie de standarde minime la nivel european. În primul rând, este nevoie ca persoanele responsabile de soluționarea alternativă a disputelor să dispună de expertiza și experiența necesară. În al doilea rând și acesta este unul dintre aspectele cele mai importante trebuie asigurată independența și imparțialitatea persoanelor responsabile cu soluționarea litigiilor. Din punctul meu de vedere, compromisul la care s a ajuns împreună cu Consiliul este unul pragmatic, pentru că stabilește criterii clare de imparțialitate și independență, obligații stricte de transparență, permițând menținerea organismelor de soluționare alternativă existente. Sper că va avea sprijinul unanim al Parlamentului și că statele membre o vor transpune cât mai curând, în interesul consumatorilor europeni.